hæstvirtur forseti ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um úttekt á gerð göngubrúar yfir ölfusá við selfoss þessi tillaga hefur áður verið flutt á alþingi og var þá fyrsti flutningsmaður þáv háttvirtur þingmaður kjartan ólafsson en ég ásamt öðrum þingmönnum suðurkjördæmis hef endurflutt þessa tillögu meginmál hennar felur það í sér að samgöngu og sveitarstjórnarráðherra eins og hér segir verði falið að láta meta kosti þess að gera göngubrú yfir ölfusá og meta kostnað við slíka framkvæmd úttekt á framkvæmdinni og kostnaðarmat skulu liggja fyrir fyrir fyrsta mars næstkomandi það þekkja það allir sem hafa lagt leið sína um hinn fjölfarna suðurlandsveg og þá í gegnum þéttbýlið á selfossi og yfir ölfusárbrú hversu þröng brúin er og hversu lítið í raun umferðaröryggi er á þessu samgöngumannvirki og þó sérstaklega fyrir gangandi vegfarendur þess vegna teljum við flutningsmenn tillögunnar nauðsynlegt að gera þar bragarbót á menn þekkja að það er byggð beggja vegna við menn sækja vinnu yfir brú og það er mikil umferð þarna yfir bæði af ökutækjum og eins af gangandi vegfarendum það er síauknir þungaflutningar sem farna þarna um það hefur þrengt að gangandi umferð um brúna og það hafa oft orðið óhöpp það er handrið sem skilur að gangandi vegfarendur og ökutæki á ölfusárbrú en það hafa sem betur fer enn ekki orðið slys á mönnum en það er ljóst að það er brýnt að taka á þessu máli og tiltölulega einfalt að okkar mati að gera það það hefur lengi legið fyrir í aðalskipulagi að ný brú verði byggð yfir ölfusá við laugardæli og við tilkomu slíks mannvirkis yrði þungaflutningunum beint norður og austur fyrir selfoss en þessi brú er ekki komin á samræmda samgönguáætlun en það verður vonandi ekki langt að bíða þess en engu að síður er nauðsynlegt að ráðast í þetta verkefni til að tryggja umferðaröryggi og til að tryggja þeim fjölmörgu gangandi vegfarendum sem þarna eiga leið um bættar aðstæður sem og að greiða fyrir umferð gegnum þessi stóru og mikilvægu samgöngumannvirki sem ölfusárbrúin er en við þekkjum það mörg sem eigum þarna reglulega leið um hversu þessar þrengingar tefja fyrir umferð á sumartíma þegar menn sækja að sjálfsögðu á góðum dögum yfir á suðurland til að skoða þá miklu náttúrufegurð sem þar er hversu langar bílalestir hafa myndast þarna við þetta samgöngumannvirki úr þessu þarf að bæta það er tiltölulega einfalt þessi tillaga gengur einfaldlega út á það að ráðherra verði falið að meta þessa kosti og eins að meta þessa kosti og eins að meta kostnaðinn ég vonast til þess að þetta mál far til samgöngunefndar alþingis og ég